W związku z tym, siłą rzeczy, także oczekiwania naszych wyborców, podatników w stosunku do nas są większe.

dla asystentów europosłów jest bezwzględnie merytorycznie i politycznie uzasadniony. Mamy świadomość, że w tej chwili jest bardzo duży kryzys w Grecji i generalnie w krajach południowej Europy, to jest oczywiście pewien problem natury politycznej, ale jednak nie możemy amputować pewnych funkcji Parlamentu Europejskiego, tnąc wydatki.